Zpráva, kterou se dnes zabýváme, je předložena jako předzvěst standardizačního balíčku, na kterém v současnosti pracuje Komise. Ten by měl přinést legislativní revizi stávajícího právního rámce evropské standardizace, čímž vymezíme vývoj standardizace na desetiletí dopředu. Je proto zájmem Parlamentu vyslat touto zprávou Komisi a odborné veřejnosti signál o představě budoucího vývoje evropské standardizace. Podoba systému evropské standardizace je klíčová pro plnohodnotné využití potenciálu vnitřního trhu, zvyšování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a naplnění strategie Evropa 2020. Proto jsme tomuto tématu ve Výboru pro vnitřní trh věnovali maximální pozornost. Vedli jsme intenzivní diskusi se všemi zúčastněnými subjekty, a to jak na mezinárodní úrovni, celoevropské úrovni, tak i na úrovni organizací v jednotlivých členských státech. Při hledání optimální podoby evropské standardizace jsme neopomněli ani zástupce malých a středních podniků, stejně jako zástupce spotřebitelů, handicapovaných osob, ekologů a další organizace zastupující společenské zájmy. Při diskusích o budoucí podobě evropské standardizace jsme dospěli k závěru, že návrh přezkumu by měl být založen na silných stránkách stávajícího systému, který představuje stabilní základnu, na níž je možné stavět. Nemělo by docházet k nějakým radikálním změnám, které by mohly oslabit klíčové hodnoty stávajícího systému. Pro dosažení efektivně fungujícího systému evropské standardizace je třeba, aby se některé národní standardizační organizace, které ve stávajícím procesu standardizace hrají méně aktivní úlohu, dotáhly na ty silnější národní organizace. Právě silné národní standardizační organizace, které dokáží účinně komunikovat vzájemně mezi sebou, ale také s dalšími zainteresovanými subjekty, jsou základem stability evropského standardizačního systému. Do budoucna se musíme také více zaměřit na větší zainteresovanost dotčených subjektů na samotném procesu standardizace. Cílem je, aby vzniklé normy byly výsledkem dosaženého širokého konsensu, a v konečném důsledku tak byly reprezentativnější. Tématem dlouhodobých diskusí je také snadnější přístupnost norem. Zejména bych vyzdvihnul proces zpracování norem. Ten by měl odpovídat povaze jejich příjemců a uživatelů. Aby normy mohly být snáze uplatňovány, je třeba, aby byly více srozumitelné a snadněji použitelné. S postupující liberalizací služeb je třeba více myslet i na standardizaci právě v oblasti služeb. Tuto oblast vnímáme jako klíčovou pro dosažení větší přeshraniční konkurence v oblasti služeb. Vznik evropských norem v oblasti služeb je cestou, jak citlivým způsobem odbourat bariéry v oblasti služeb na vnitřním trhu. Odbourání těchto bariér a větší konkurence je způsobem, jak zvýšit transparentnost a kvalitu evropských služeb a podpořit hospodářskou soutěž, která jde ruku v ruce s inovacemi. Právě inovace a nové technologie jsou motorem postkrizového ekonomického růstu. Pro evropskou standardizaci je výzvou dosažení užší spolupráce mezi tvůrci norem, inovátory, akademiky a výzkumníky. Bez intenzivního zapojení všech čtyř zmíněných skupin do procesu normotvorby bude Evropa jen stěží standardizovat své poznatky v oblasti nízkouhlíkového hospodářství, elektromobilů, nanotechnologií či ICT. Schopnost převádět výsledky výzkumu a vývoje do procesu normotvorby ve výsledku určí, zda evropský systém standardizace bude hrát i nadále klíčovou roli v globalizovaném světě. Na tomto místě bych rád poděkoval všem svým kolegům v rámci výboru, ale i kolegům z partnerského výboru ITRE, kteří se aktivně zapojili do vzniku této zprávy. Zvláště bych vyzdvihnul, že se podařilo najít společnou shodu nad výslednou podobou této zprávy napříč všemi politickými skupinami.